Mais leur engagement rend encore plus insupportable une autre réalité les inégalités et les disparités dans l'accès aux soins entre les femmes et les hommes. Il est donc urgent d'agir. Nous devons faire progresser la connaissance des questions de genre et de sexe et les intégrer dans le programme EU4Health, dans les domaines de la prévention, des diagnostics, des traitements et de la recherche. Il faut aussi tenir compte des spécificités de chaque sexe pour pouvoir contribuer à l'information et à l'éducation de la population et des soignants.

Ces droits sont la condition première de l'émancipation des femmes.

Pourtant, en Europe et dans le monde, les conservatismes s'attaquent encore et toujours au corps des femmes dernier exemple en Pologne.

Chers collègues, nous devons soutenir les amendements sur la santé sexuelle et reproductive. Madame la Commissaire, dans cette Europe des valeurs et cette Europe de la santé que nous voulons, la santé et les droits sont indissociables pour tous.